Tellen zij ook mee in het Europa van de toekomst? Zien wij die mensen ook als volwaardige burgers van Europa die ook een bijdrage kunnen leveren aan het Europa van de toekomst? Dat wil ik heel graag weten van u.

Ook de Europese Unie heeft dat mee geratificeerd. Toch wachten wij nog altijd op een algemene non discriminatierichtlijn. Al jaren zijn wij aan het wachten op de versterking van een Europese toegankelijkheidswet. Waar blijft dit respect voor gebarentalen in de Europese Unie?

Zij voelen aan dat dat Europa geen aandacht heeft voor hen. Graag wil ik ook een reactie horen op deze verschillende elementen.

We zouden ambitieuzer moeten zijn, zodat de mensen met een beperking echt kunnen meetellen en meegerekend worden in dat Europa van de toekomst.